Frau Kollegin, wir müssen nicht nur selbstkritisch sein, wir können auch selbstbewusst sein. Europa hat alles, was es braucht, um beim Klimaschutz voranzugehen.

Wir haben noch eine Reihe von Instrumenten nicht genutzt, die wir nutzen müssen, damit die Marktkräfte auch wirklich das machen, was wir wollen, nämlich mehr Ressourcen und Energieeffizienz.